Das Europäische Parlament zeigt mit der vorliegenden Entschließung ein klares Zeichen von Verantwortung und politischer Entscheidungskraft. Wir können zukünftig europaweit den Antisemitismus effektiver bekämpfen. Ich möchte daher auch den Ko Autoren der Entschließung allen voran dem Abgeordnetem Aguilar und der Abgeordneten Wikström herzlich danken, mit denen eine außerordentlich professionelle Zusammenarbeit ein ernsthaftes und exzellentes Ergebnis präsentiert. Aus Anlass einer steigenden Zahl antisemitischer Vorfälle in Europa ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Es muss unser gemeinsames Ziel sein, dass die jüdische Bevölkerung in Europa ohne Gewaltakte und körperliche Angriffe, ohne Hassreden und Terror in sozialen Medien leben kann, Kinder in die Schule gehen, die Menschen zur Arbeit fahren, die Synagoge besuchen und ihre Freizeit ohne Angst und Bedrohung verbringen. Ich bin zuversichtlich, dass immer mehr Mitgliedstaaten überzeugt werden können, dem Beispiel Großbritanniens und zu meiner Freude auch meines Heimatlandes Österreich zu folgen und mit der EU weit einheitlichen Definition von Antisemitismus, nach jener der IHRA Definition einen Startpunkt zu bilden, mit dem wir die Strafverfolgung antisemitischer Täter durch neue Polizeiarbeit und klare Rechtsprechung erfüllen können. Ich appelliere an alle Mitglieder des Europäischen Parlaments, diese Entschließung entschieden zu unterstützen, und danke dafür im Voraus.